Es ist in der Tat absolut richtig, was meine Kollegen gesagt haben Es wird in der Luftfahrt ein wesentlich stärkeres Anwachsen an Verkehr geben, und da müssen wir natürlich alles tun, was wir tun können, um Unfällen vorzubeugen. Dazu ist es unerlässlich, die Informationen und die Meldungen zu verbessern.

Dass also keiner der daran beteiligt war, Angst haben muss, irgendwelche Dinge, die er oder sie beobachtet hat, wirklich weiterzugeben. Denn nur, wenn wir alle diese Erkenntnisse haben, können wir tatsächlich versuchen, die Unfallursache genau zu erkennen und auch Prävention zu betreiben. Deswegen ist das sehr wichtig.